Bei der Bankenunion hat dieses Parlament verantwortlich und schnell gearbeitet. Vor zwei Jahren bereits haben wir das gefordert. Jetzt sind die Vorlagen endlich da, und wir haben hier schneller als der Rat unsere Position gefunden, und zwar mit einer breiten Mehrheit. Jetzt wird es darauf ankommen zu verhindern, dass dieser Vorschlag im Rahmen des Rates verwässert und weiter geschwächt wird. Zum einen muss es darum gehen, dass eine breite Mehrheit der Mitgliedsländer mitmacht und dass alle Länder gleichermaßen berücksichtigt werden, so dass es attraktiv ist auch für Polen, auch für Schweden und andere dabei zu sein. Eine neue Spaltung der Finanzaufsicht in Europa muss vermieden werden.

Was mich allerdings derzeit sehr skeptisch stimmt, ist, dass man hört, diese neue gemeinsame Bankenaufsicht solle aus 200 Personen bestehen für alle Großbanken in Europa. Wir brauchen keine gemeinsame Bankenunion mit einem Feigenblatt von wenigen Funktionären, die nachher nicht die notwendigen Ressourcen haben, um wirklich eine starke und umfassende Kontrolle sicherzustellen. Das Personal der Bankenunion muss aus europäischen Beamten bestehen und nicht nur aus Abgesandten der Mitgliedsländer. Und es muss stark genug sein, um diese Kontrolle tatsächlich auszuüben. Gescheiterte Banken waren für die Steuerzahler teuer genug, deshalb muss dieser Europäisierungsschritt ordentlich und umfassend durchgeführt werden.